Są naprawdę ważniejsze rzeczy, i słusznie, jak powiedział pan minister, to kraje członkowskie mają obowiązek nadzorowania praw człowieka.

Jednak podstawowym prawem wolności w dyktaturach jest wolność i myślę, że o prawo do wolności w pierwszej kolejności powinniśmy się upominać.